hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og tvö tvö þúsund og sex um landhelgisgæslu íslands með síðari breytingum í frumvarpinu er kveðið á um að landhelgisgæslunni sé heimilt að fengnu samþykki ráðherra að taka þátt í samstarfsverkefni erlendis enda verði slíkt verkefni ekki það umsvifamikið að stofnunin fái ekki sinnt lögbundnu hlutverki sínu samkvæmt lögunum landhelgisgæslan gerir grein fyrir verkefninu ásamt umfangi þess ásamt hættumati þannig verði skýrt kveðið á um í lögum heimild landhelgisgæslu íslands til að taka að sér samstarfsverkefni erlendis að fengnu samþykki ráðherra að fullnægðum tilgreindum skilyrðum

heimild stofnunarinnar til að gera þjónustusamninga við einstök viðfangsefni á verksviði hennar en ekki er minnst sérstaklega á erlend verkefni og er frumvarpi þessu ætlað að taka af öll tvímæli um að sú lagaheimild sé fyrir hendi frumvarpið er í samræmi við ábendingar ríkisendurskoðunar um að kveða þurfi skýrar á um slíka lagaheimild og tryggja þurfi markvissari eftirlit innanríkisráðuneytisins með því að erlend verkefni stofnunarinnar verði ekki það umsvifamikil að stofnunin geti ekki sinnt hlutverki sínu hér við land með ásættanlegum hætti landhelgisgæslan hefur sinnt verkefnum erlendis frá árinu tvö þúsund og tíu með það fyrir augum að afla tekna svo halda megi varðskipum þyrlum og flugvél í rekstri á aðhaldstímum í ríkisfjármálum verkefnin hafa gert stofnuninni kleift að þjálfa starfsfólk þróa þekkingu þess og afla fjár til að sinna viðhaldi á flugvél þyrlum og varðskipum þá skal tekið fram að nú er unnið í samræmi við landhelgisgæslu íslands að áætlunargerð fyrir gæsluna til lengri tíma þar sem komi fram hvaða þjónustustigi skuli að lágmarki haldið uppi hér við land

starfsemi landhelgisgæslu íslands gera má ráð fyrir að gæslan taki áfram þátt í erlendum verkefnum og er því skýr lagagrundvöllur mikilvægur stofnunin hefur lagt áherslu á að þessi verkefni hafi ekki áhrif á þá grunnþjónustu sem henni ber að veita við löggæslu og öryggi hér við ísland að sama skapi hafa þau verið nauðsynleg til að styðja við þessa grunnþjónustu sem gæslan hefur þurft að hagræða í rekstri hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir aðalatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði vísað til allsherjar og